November végén Szlovákiában regionális választások zajlottak, melyek eredményeképp az egyik régió élére egy szélsőséges, xenofób, rasszista, a túlnyomó többség véleménye szerint fasiszta elveket valló elnök került. Ennek a sokkoló ténynek az árnyékában kevés figyelmet kapott az a tény, hogy az ország szocialista miniszterelnöke ahelyett, hogy a szélsőség térnyerése ellen lépett volna fel, a választókat egy másik megyében úgy buzdította, hogy a szlovák szavazók azért menjenek el szavazni, nehogy egy szlovák városban magyar megyefőnök

A legnagyobb kisebbséget a magyart gyakorlatilag kiszorítják a tényleges döntéshozatalból. A kisiskolák megszüntetésére vonatkozó intézkedés a magyarul oktató kisiskolák felének bezárásához vezet. Nagyon kérem biztos asszonyt, hogy figyeljen erre a folyamatra.